Ich schließe mich der Verurteilung dieser menschen und auch tierunwürdigen betrügerischen Versuche an. Ich möchte aber heute vielleicht auch noch auf ein anderes Problem lenken. Wenn wir heute die große Empörung haben, wie hier Menschen und Tiere Schadstoffen ausgesetzt werden, und wenn wir schon von der Tabakindustrie und Autoindustrie gesprochen haben, würde ich Sie ersuchen, in der Kommission zu prüfen, ob wir nicht ein generelles Rauchverbot in Autos erlassen könnten, denn es sind tagtäglich Hunderttausende Kinder, Minderjährige, Unfreiwillige, die im Auto sitzen und hier Schadstoffen in hoher Konzentration ausgesetzt sind. Einige Mitgliedstaaten haben hier schon eine Gesetzgebung, die das berücksichtigt, eingeleitet. Ich würde Sie ersuchen, im Sinne des Schutzes von Kindern, von Minderjährigen, aber auch zum Schutze der Gesellschaft vor den Gefahren des Rauchens, nämlich Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr, hier Maßnahmen zu setzen. Die Empörung heute gegenüber der Industrie ist berechtigt, aber ich glaube, es wäre auch einen Versuch wert, im täglichen Leben hier Besserungen herbeizuführen.